Señora Presidenta, hablamos de algo tan importante para la agricultura como es la innovación. Sin duda, un elemento más, pero no el único, para intentar que el sector abandone la crisis en que está sumido y en la que tienen mucho que ver las políticas adoptadas por la Comisión Europea. La innovación puede tener muchas perspectivas, y por eso quiero agradecer al ponente que haya dejado claro que innovación y sostenibilidad no están reñidas. Innovar quiere decir, también, apostar por una agricultura que se desenganche de la dependencia de los agroquímicos, que permita al agricultor ser más independiente y producir de forma más barata y que aproveche todo aquello que el respeto por la biodiversidad nos proporciona.

Es encarar el futuro con responsabilidad, con investigación y con el objetivo de hacer de la agricultura eficaz y duradera una fuente de alimentación segura y permanente.